Pane předsedající, pane komisaři, myslím si, že problém nezávislých médií je skutečně klíčový pro naši demokracii a úloha nezávislých a nestranných médií je nezastupitelná v demokracii. Je to taková role krevního oběhu ve zdravě fungujícím těle.

Považuju ji za velmi dobrou a chtěl bych k ní doplnit jednu otázku, kterou ona příliš nezmiňuje, a to je otázka rizika koncentrace moci, která se projevuje v aspektu moci ekonomické, síle peněz, v moci politické, to znamená skutečně v té moci vykonávat svou vůli, a právě rizika

Bohužel v České republice a nejen v České republice je to problém vysoce aktuální a mně se zdá, že bez relevantní evropské iniciativy se nám nepodaří tuto otázku vyřešit.